der Herr Kommissar hat die Probleme aufgezeigt. Hieraus wird ersichtlich, dass die Kommission aufgefordert ist und bleibt, im Gemischten Ausschuss die noch fehlenden Schritte zur freien Erbringung von Dienstleistungen in der Schweiz und die Verwirklichung eines Binnenmarktes zu thematisieren.

Wir wissen beispielsweise, dass es sehr viele junge, qualifizierte polnische Bürger gibt, die in Zukunft durchaus die Möglichkeit hätten, in der Schweiz zu arbeiten, dort einen Beitrag zum Wohlstand zu leisten.